Herr Präsident! Die Förderung von Wohnbauvorhaben für Haushalte in besonders schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Situationen ist an und für sich eine sehr gute Idee. Auch dass städtische und ländliche Gebiete nun gleichermaßen von Förderungen profitieren sollen, ist durchaus zu begrüßen. Jedoch darf die Förderung keinesfalls nur auf bestimmte Mitgliedstaaten und auf bestimmte Bevölkerungsgruppen abgestellt werden und diese Gruppen eindeutig favorisieren.

Er bezieht sich insbesondere auf die Bevölkerung der Roma beziehungsweise auch auf legale Migranten.